Podpredsednica, hvala lepa za besedo. Zdaj, v samem stališču pa tudi kolegi so bolj ali manj povedali vse, o nujnosti same preiskave, o tem, da se, te kršitve še enkrat obelodanijo, tudi tukaj v državnem zboru. zdaj, bi pa rad podal nekaj odzivov na prejšnje razpravljavce predvsem iz koalicijske strani, da ne bo narobe razumljeno. Ta dikcija, Franc Kangler in drugi, večkrat je bilo rečeno, kje so pa drugi. Ne, državni svetnik pa tudi jaz sem povedal, da tekom trajanja parlamentarne preiskave je možnost širiti predmet in obseg tudi na druge primere, zato, dragi moji koalicijski poslanci, brez bojazni, še takšni primeri se bodo gotovo detektirali in bomo jim seveda vključili, v parlamentarno preiskavo, kajti ti primeri so indikator, da se je slovenska politika dejansko vmešavala v, v postopke, pa najsi gre za postopke v predkazenskih, zadevah, na samem tožilstvu in pa na sodiščih. Zdaj, jaz sem tudi zaznal na neki način neko nelagodje, morebiti celo neko paniko iz vrst na desni strani. Saj mi smo se danes s to zahtevo državnega sveta zgolj seznanili, ne bomo, ne, glasovali, tako da ne vem zakaj taka, taka panika. Verjetno je res na mestu tisti rek: "Ko stopiš mački na rep, zacvili." Če hodiš kot, sodnik na razne čajanke, k opciji, ki še vedno na teh svojih piknikih, nosi simbole bivšega totalitarnega režima je jasno, da je potem, čutiti neko nelagodje. Bi pa rad, poudaril, da zdaj danes je res bilo največ govora o, nekdanjem županu Maribora, Francu Kanglerju, ampak jaz bi ravno tako se postavil za razčiščenje zadev, tudi če bi šlo morebiti za bivšega župana Selnice ob Dravi, gospoda Jurija Lepa, ki ga danes ni oziroma zdaj vsaj ga ni tukaj, če bi šlo za bivšo podžupanjo, Pirana, gospo Meiro Hot, za vsakega od teh, ki bi začutil oziroma kjer bi bili indici jasni, da je šlo za kršitve človekovih pravic, tako da ni tu zdaj samo Kangler tisti, ki pač ne nekako, spada v to desno politično sfero, tudi za druge bi se postavil, če bi, začutil, da je temu, tako, da je treba, vključiti te primere v komisijo. Zdaj, zakaj ravno ta naš Maribor, ta naš Maribor? Analiza, raziskava dveh pravnikov, Jurija Toplaka in Andraža Terška, sta pokazala, da ravno na področju, mariborskih sadišč, sodišč v primerjavi z nacionalno ravnjo, so nekako podvržena, nadpovprečnem kršenju človekovih pravic. Zakaj je zdaj temu tako? more biti tudi zaradi tega, kar izpostavlja kolegica Jerajeva, da se še vedno, ne, določeni sodniki, radi kitijo s totalitarnimi simboli in pazite, študija je pokazala, da je verjetnost kršenja človekovih pravic na mariborskih sodiščih več, štirideset odstotkov večja kot, možno v prestolnici v Ljubljani. Se pravi, so ta naša mariborska sodišča na neki način kontaminirana, z, z neko mentaliteto, ki, mentaliteto, ki nikakor zdaj ne sodi v ta demokratični ustroj Slovenije. Dajte mi dovoliti še, da spomnim na primer Borisa Popoviča, ki ga je omenjala parlamentarna preiskava iz leta dva tisoč pet. Kakor hitro je Boris Popovič zmagal na volitvah leta dva tisoč dva tisoč dva, in ko so bili tista tradicionalna rdeča trdnjava poražena, takoj so se začeli raznorazni postopki, od inšpekcijskih, upravnih, sodnih in tako dalje, in seveda, zdaj tam se je politika nedvomno vmešala. Celo bivši predsednik Milan Kučan, verjeli ali ne, je v izjavi, devetnajstega novembra dva tisoč šest za Pop TT dejal, izjavil je: Protestiram pri organih pregona, da je nemogoče, da človek, ki je voljen za župana, toliko časa sedi v priporu in se nič ne zgodi." Zdaj, izjavo gospoda Kučana v tem kontekstu seveda ni potrebno razumeti tako, da je on hotel, gospodu Popoviču v tem smislu pomagati, da bi se hitreje, zadeve sprocesirale, ampak verjetno, zakaj že ni iz pripora šel direktno v zapor. Tako da, če en vidnejših, najvplivnejših politikov v državi, nekdanji vodja, slovenske partije, jasno, bi rekel, vstopi s svojo izjavo v neodvisno vejo oblasti, potem, glejte, ni nič ni nič čudnega, da se te zadeve tudi dandanes, dogajajo. Na tej strani so tudi govorili, govorili o, o, delitvi ve oblasti. Jasno je že, ne vem, osnovnošolcu, kako, državna, kako je državna ureditev pri nas ustrojena, na zakonodajno, sodno in izvršilno, in kot je bilo rečeno že pri predlagatelju, noben ne bo posegel v neke odprte postopke, saj to je jasno, poleg tega, kot sem že samo dejal v stališču, enaindvajset kazenskih zadev je pravnomočno končanih, ena pravdna zadeva je končana, se pravi, da tukaj ni niti pod razno govora, da bo, da bo se posegalo, tja, kamor tudi ustavni okvir tega ne dovoljuje. Seveda pa poslanci pozabljajo, da poleg zakonodajne funkcije mi imamo tudi volilno funkcijo v državnem zboru, imamo, nadzorstveno funkcijo in da poleg, seveda, klasičnega instituta poslanskih vprašanj, interpelacije tudi parlamentarna preiskava eden izmed instrumentov, da pa seveda preverjamo, sporna početja, izvršilne veje oblasti in pa drugih nosilcev javnih funkcij. Omenja se tudi GRECO, kako je takoj dvignil, dvignil svoj glas, ja, zdaj bo pa, institut parlamentarne preiskave zlorabljen, ampak, glejte, GRECO, kdo je GRECO v Sloveniji. GRECO v Sloveniji je enačaj Drago Kos. Drago Kos je včasih celo načeloval tem, tej mednarodni organizaciji za pregon korupcije, ampak hkrati je bil Drago Kos tudi tisti izvoznik afere Patria na Finsko, da se je tam potem, bi rekel, kot žogica, vrnilo nazaj v Slovenijo. Se pravi, zdaj GRECO, ni ravno zdaj, kako bi rekel, v tem pogledu, kritike parlamentarne preiskave, pravi naslov, Po drugi strani je pa GRECO tiho kot grob, ko gre za novelo tobačnega zakona, kjer je KPK že sprožil preiskavo, zaradi, suma nezakonitega vplivanja na ta zakonski predlog, tukaj pa je GRECO tiho. Tukaj, ko pa imajo neke linke do svojih bivših predsednikov, tukaj pa seveda takoj, zlasti, ker je vključen tu politik iz desne politične sfere, pa takoj že seveda, nevarnost posega v drugo vejo oblasti. zdaj, dovolite, dovolite mi, glejte, kaj imam v rokah, knjigo Županov boj, ki je bil danes tudi s strani, poslancev omenjen. Županov boj je napisal bivši kriminalist žoran Zorano Šarič, mariborski kriminalist, ki je bil petindvajset let na tem področju, je napisal eno zelo, bi rekel, natančno analizo vseh teh postopkov. Mene kot očeta kot očeta, otroka je najbolj, bi rekel, nekako zabolelo, da že v zgodnji fazi vršenja pritiskov, teh nezakonitih pritiskov, ne, v tem primeru govorim o mariborski policiji. Poglejte stran dvesto triinštirideset, kaj so določeni mariborski kriminalisti delali, govori en izmed tistih, ki so jih ki so ga probali instrumentalizirati proti Kanglerju. "V trenutku, ko sta mi pač na neki način kriminalista zagrozila, da v kolikor ne bom govoril resnice, ker sta razpolagala z nekimi drugimi podatki, za katere samo nisem vedel, da sploh so oziroma da so resnični, da pač ne govorim resnice, da sem lahko zaradi tega ovaden in potem tudi lahko grem v zapor in da pač, spomnim se samo tega primera, teh besed, da lahko moj pač, da lahko vaš Jakob ostane eno leto brez očeta." Se pravi, glejte, niti niti mafija ne grozi na direkten način, da bo otrok ostal brez očeta, ali ga bojo pospravili za rešetke ali pa celo mogoče likvidirali. Glejte, mariborski kriminalisti si dovolijo govoriti, neki priči tam, da če ne bo povedal vse v po resnici, kar je tako samo po sebi jasno, da, da, je kaznivo dejanje, če ti, svojo izpoved na sodišču potem, prikrojiš, da pa eksplicitno mu dajo vedeti, da bo ostal brez očeta, ker bo v zaporu, to pa, glejte, to pa so tisti bestialni pritiski, o katerih je govoril Zvezdan Radonjić. Ta sodnik, ki bi zdaj rekel, krepko zatresel, ta slonokoščeni stolp in prav je, da se tudi s to parlamentarno preiskavo, ta slonokoščeni stolp začne sesedati, da se potem na teh temeljih očiščenja, očiščenja razkritja, stvari, ki so za demokratičen ustroj Slovenije nedopustne, da se, osvetlijo v pravi luči in jaz mislim, da, je ta četrta parlamentarna preiskava v tem sklicu več kot nujna, da se še bo marsikaj pokazalo, razkrilo. In če bo pol na podlagi izsledkov tega poročila tudi morebiti sprejeta, dopolnjena, zakonodaja, ki bo, slovensko pravosodje postavila v boljšo luč, da bomo bo tudi z državljani bolj zaupali, smo naredili ogromno. In, ob končnem poročilu upam, da tisti, ki so sodelovali v tem, političnem atentatu na, na bivšega mariborskega župana in še na kakšen primer, ki se bo tekom preiskave izkazal, da bojo, če so toliko v svoji, duševni sferi pošteni, da bojo tudi te svoje napake priznali. Organi pa, da bojo jih tudi sankcionirali. Hvala lepa.